Voorzitter, collega's, de titel van dit debat zegt alles.

U spant zich in om de ongecontroleerde en continue instroom van vooral ongeschoolde economische migranten te faciliteren. Het is onbegrijpelijk dat ngo boten migranten blijven oppikken tot vlak voor de kust van Noord Afrika en vervolgens richting Europa varen in plaats van naar een veilige haven in de regio. Op die manier zullen mensen risico's blijven nemen, met tragische verdrinkingen tot gevolg. We moeten de ongecontroleerde economische migratie naar Europa stoppen.

Ik hoop dat de Europese Raad vaart maakt met het idee van ontschepingsplatformen buiten de Unie, want een reddingsoperatie die niet meer automatisch resulteert in een asielaanvraag in Europa, zal sterk ontradend werken.